Najlepša hvala za besedo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V Slovenski demokratski stranki vrednoto domoljubja postavljamo, kot temeljno vrednoto svojega programa. Seveda, si je ne moremo lastiti, ampak lahko pa rečem, da v tem družbeno-političnem prostoru seveda obstajajo tudi civilne organizacije, ki veliko naredijo za domoljubje zato, da se domoljubje krepi in da se ohranja. In nenazadnje, prav grb, zastava in himna so tisti simboli ki najbolj izpričujejo neko domoljubno vrednoto vsakega naroda. Prihajam iz Vipavske doline, natančneje iz Vipave, in tam nekaj kilometrov stran je vasica Podnanos. Naj mimogrede omenim, da v Podnanosu so recimo leta tisoč devetsto dvainšestdeset snemali znani slovenski film Tistega lepega dne. In nekaj let nazaj so Podnanosci to uprizorili na tistih prizoriščih v Podnanosu, kjer se je odvijal ta film. In moram reči, da so mnogi ljudje si to prišli pogledat, in bilo je fantastično, tako da vse pohvale še enkrat tem, ki so to pripravili. Ampak v tej vasici v Podnanosu se je rodiv še nekdo, ki je izjemnega pomena za slovenski narod, za slovensko kulturo. To je bil Stanko Premrl. Stanko Premrl je bil tisti, ki je uglasbil himno Zdravljico. In bil je duhovnik, bil je velik cerkveni skladatelj, ki je veliko pripomogel, k, bom rekla, razvoju slovenske cerkvene glasbe. In kot že rečeno, bil je tudi tisti, ki je uglasbil slovensko Zdravljico. In prav danes sem dobila v svoj poštni predal vabilo na otvoritev razstave Zdravljica tisoč osemsto štiriinštirideset do dva tisoč štirinajst, kajti ravno letos obeležujemo stodeseto obletnico uglasbitve himne in petdesetletnico smrti skladatelja Stanka Premrla. Vsekakor gre za izjemno pomembno obeležitev in, verjamem, da bomo poslanke in poslanci delali čimveč na tem, da bo slovenska Zdravljica vedno, če tako lahko rečem, v našem srcu. Ne samo takrat, ko športniki zmagujejo, ko jo slišimo, ampak vedno in povsod. Ustava Republike Slovenije v svojem šestem členu kot himno določa celotno Zdravljico. To smo že prej povedali, celotno Zdravljico. Gospod Boris Pahor, izjemen Slovenec, ki je veliko pripomogel k dodatni identiteti, tudi kulturni, slovenskega naroda, je dejal, da poleg sedme kitice, ne samo da bi bilo dobro, ampak bi bilo prav, da se izvaja tudi drugo kitico himne Zdravljica. In seveda se tukaj upravičeno postavlja vprašanje, zakaj imajo vedno stranke levice takšen problem, da bi se izvajala, če že ne v celoti himna, kot predlaga Ustava Republike Slovenije, po saj še z drugo in se pravi sedmo kitico. In ne glede na to, kaj je prej kolega Han povedal, lahko rečem, da je razlog izključno en sam. In to je, da si je France Prešeren kot naš največji pesnik drznil, drznil večkrat v Zdravljici zapisati besedo bog. Ne glede na to, kaj boste v nadaljevanju rekli, je to res. In to lahko utemeljim še dodatno. V prejšnjem mandatu, ko je predsednik državnega zbora bil gospod Janko Veber, smo imeli državno proslavo, kjer bi, kjer je, ne kjer bi, kjer je nastopal med drugim tudi pevski zbor konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani pod vodstvom Ambroža Čopija iz Nove Gorice. Gre za mimogrede odličnega, res odličnega dirigenta. In ta zbor je želel izvajati skladbo Oče naš hlapca Jerneja. Ivan Cankar je tisti, ki je napisal Oče naš hlapca Jerneja. Ampak predsednik državnega zbora je prepovedal, da se izvaja to skladbo. Pa čeprav prihaja ravno iz stranke Socialnih demokratov, ki se borijo za socialne pravice. Ali bi se vsaj morali. Kajti tisti, ki poznamo to pesem, potem vemo, o čem govori. Govori ravno o tem, o boju za socialne pravice. O boju, da tisti, ki pošteno delajo si zaslužijo tudi pošteno plačilo. Ampak predsednik državnega zbora se je odločil, da te pesmi ne bo. In tukaj lahko pohvalim držo dirigenta, ki se je uprl temu in je dejal potem pa ne bomo nobene druge pesmi dodatno izvajali. Ker oprostite, to se je zgodilo, ko da bi bili v neki drugi državi, in zato nakazujem, da je mentaliteta še vedno v prejšnjem režimu nekje. Vsi poznate zloglasni sto triintrideseti člen kazenskega zakonika. In veste, kaj pravi, prejšnji državi seveda. Zapiral je ljudi, če so povedali resnico na glas ali pa samo kakšen kritični stavek o tedanji oblasti. In tukaj se vzorci ponavljajo, in to je problem, ampak zakaj se je nekdanji predsednik državnega zbora takrat odločil, da ne bo te pesmi? Ne zaradi socialnih elementov, morda jih celo ni poznal, lahko rečem morda sploh ne pozna tega. Tudi to je možnost. Svetovalci so mu pa zagotovo napačno svetovali. Ampak on se je odločil, da tega ne bo zaradi tega, ker oče naš preveč spominja na krščanstvo. Tako kot je takrat ob tem dogodku povedal tudi nekdanji nadškof Anton Stres. Oče naš pač preveč spominja na krščanstvo. Čeprav tudi ta prostor izhaja ravno iz judovsko-krščanske tradicije. Ampak to je problem, ker nismo pretrgali sistemom, ki je očitno v teh glavah še kako prisoten. In to je velik problem. Jaz bom zakon o grbu, o himni in o zastavi podprla. Hvala.